Monsieur le Président, j'ai fait campagne en France avec le président de la République, Emmanuel Macron, pour la transformation de la Banque européenne d'investissement en une banque du climat au niveau européen. Donc, je suis très satisfait de voir les engagements et les décisions que vous êtes sur le point de prendre. Tout d'abord, 50 de votre activité pour le climat, cela veut dire autour de 15 milliards d'euros de prêts, chaque année, en plus pour des infrastructures vertes, des énergies renouvelables, l'isolation des bâtiments, des choses très concrètes pour les citoyens et les entreprises européennes. Cela veut dire aussi l'alignement et vous l'avez dit de l'ensemble de l'activité de la banque sur l'accord de Paris. Cela ne signifie pas je fais 50 de vert et pour le reste du temps, je ne regarde pas, cela veut dire que la totalité de mon activité est compatible avec l'accord de Paris. Et en faisant cela, vous serez peut être la première banque non seulement à prendre cet engagement, mais à le tenir. Donc vous avez la possibilité d'écrire pour toutes les autres institutions bancaires exactement comme la BEI l'a fait il y a une dizaine d'années sur les Green bonds la grammaire de ce que cela signifie pour une banque d'être alignée avec l'accord de Paris. Et c'est très bien que la Banque européenne d'investissement joue ce rôle d'établir des standards pour l'ensemble du monde financier.

Il faut faire très attention à ce que cet engagement soit compatible avec le fait d'emmener l'ensemble du continent européen. Donc c'est très important que, dans les engagements que vous allez prendre, dans les décisions que vous allez prendre dans les prochains jours, vous puissiez garantir aux pays qui ont le plus de besoins de transition, et notamment en Europe centrale, le fait que verdir la BEI, faire de la BEI la Banque européenne du climat, cela ne veut pas dire plus de financement à l'ouest et moins de financement en Europe centrale, cela veut au contraire peut être dire plus de financement en Europe centrale et à l'Est de l'Europe, parce que c'est là que les besoins sont les plus criants, et c'est ainsi que nous emmènerons l'ensemble du continent pour le bien des Européens et de la planète.